Michel Barnier, dont je sais le travail qu'il a déjà fait, ait conscience que le Parlement sera derrière lui, de manière unanime, pour rappeler qu'il n'y aura pas d'accord possible dans le futur si on n'intègre pas le droit des citoyens. Je suis plus que jamais persuadé de ce que je dis maintenant, de la nécessité de cette résolution et de la nécessité que nous la votions très largement.

Et je leur dis clairement en face il n'y aura pas d'accord si vous ne respectez pas le droit des gens c'est une règle que ce Parlement vous imposera de gré ou de force.